Text uznesenia vo viacerých oblastiach podporuje rovnoprávnosť medzi ženami a mužmi, ale zároveň podporuje potrat ukončenie začatého života. Tento text je v rozpore s rezolúciami Organizácie Spojených národov, ktoré hovoria, že potrat nesmie byť nikdy používaný ako prostriedok regulácie pôrodnosti. Prijatím tohto uznesenia Európsky parlament nielenže zasahuje do kompetencie národných štátov, ale hlavne ignoruje právo na život zakotvené v charte ľudských práv. Ľutujem, že väčšina Parlamentu sa priklonila k tomuto textu.